Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Nicht wegen des Haushaltes, nicht wegen der IIV, und nicht wegen eines möglicherweise zwölfteiligen Haushaltes. Ich mache mir generell Sorgen über den politischen Zustand der Europäischen Union, der offenkundig am Beispiel des Haushaltes hier zutage tritt. Ich mache mir Sorgen um den Trend zur zwischenstaatlichen Zusammenarbeit, ich mache mir Sorgen darum, dass die gewachsenen Rechte des Parlaments offenkundig zurückgeschraubt werden sollen und nicht einmal das respektiert wird, was 2006 vereinbart wurde.

Aber vielleicht wäre es hilfreicher gewesen, wenn sie zehn Tage früher gekommen wären, damit die Kommission sich eindeutiger auf die Seite des Parlaments gestellt hätte. Was die drei Schwerpunkte unserer Verhandlungen angeht, zum Flexibilitätsinstrument Offenkundig hat es ein Stück Bewegung gegeben.

Gibt es die Möglichkeit, und ist das zuviel verlangt, das an Flexibilität zu vereinbaren, was vor Lissabon der Status quo war, und was richtig gewesen ist, in langjährigen Verhandlungen durchzusetzen, beginnend mit der Agenda 2000? Ist es zuviel verlangt, bei den Eigenmitteln sich zu verpflichten, dass das, was wir 2006 Rat, Kommission und Parlament gesagt haben, in der Erklärung zur IIV, weiterhin Bestand hat? Und ist es zuviel verlangt, dass diejenigen, die eine Eigenmitteldebatte ablehnen, vielleicht einmal den Vertrag lesen können? Da steht es nämlich drin, dass diese Debatte zu führen ist. Und ein letztes, Herr Präsident Ist es denn zuviel verlangt, politische Abkommen bindender Art einzugehen, bei allen Fragen, die Zustimmungsverfahren bedeuten, damit wir damit Krisenprävention betreiben und uns nicht in einer solchen Lage wiederfinden bei anderen Fragen, einschließlich Außenhandelsabkommen oder beim nächsten mehrjährigen Finanzrahmen?